Der Umweltausschuss hat eine Reihe von Kompromissen mit großer Mehrheit angenommen. Ich hoffe, dieser gute Kurs wird beibehalten, denn mit diesen Regelungen vereinheitlichen wir die Umweltanforderungen an Industrieanlagen in der EU. Das verbessert den Umweltschutz und sorgt gleichzeitig für fairen Wettbewerb. Das europäische Sicherheitsnetz ist der Kernpunkt der Kompromisse. Dieses Konzept führt gemeinschaftsweite Grenzwerte für Schadstoffemissionen durch die Industrie ein. Diese definieren klare Anforderungen an die Zulassung der Anlagen. Um eine Genehmigung zu bekommen, müssen sie besser sein als die Vorgabe aus dem Sicherheitsnetz. Dieser Ansatz lässt genügend Spielraum, um auf individuelle Anforderungen einzugehen. Allerdings ist Schluss mit der Möglichkeit, diesen Spielraum zu missbrauchen und Anlagen mit schlechten Emissionswerten über Ausnahmeregelungen zu betreiben. Mit dem Sicherheitsnetz schaffen wir Klarheit und die nötige Flexibilität. Auf dehnbare und auslegbare Ausnahmen kann komplett verzichtet werden. Als ich diesen Vorschlag gemacht habe, wurde mir vorgeworfen, ich sei ein grüner Aktivist. Das ist ich sage das einmal etwas vorsichtig übertrieben. Es geht hier um eine bessere Umsetzung von EU Regeln, die seit Jahren in Kraft sind.

Beste verfügbare Technik wird gerade einmal in drei Mitgliedstaaten vernünftig umgesetzt. Stick und Schwefeloxyde gehören zu den Hauptproblemen industrieller Umweltverschmutzung. Hier gibt es Reduktionspotenziale von 60 bis 80 wenn die beste verfügbare Technik konsequent eingesetzt würde. Das sagt die Europäische Umweltagentur. Diese Technik ist keine Science Fiction, sie ist nicht aus dem Labor, sie ist nicht im Laborstadium, sie ist verfügbar, sie ist bezahlbar, und sie funktioniert. Trotzdem sparen sich viele Mitgliedstaaten den Aufwand, weil sich eben auch mit Dreckschleudern gut Geld verdienen lässt. Einige Mitgliedstaaten haben schlicht über Jahre hinweg Investitionen in die Modernisierung ihrer Anlagen links liegen lassen. Das verzerrt den Wettbewerb, schadet der Umwelt, und deswegen werbe ich für einen neuen Ansatz zur besseren Durchsetzung bestverfügbarer Techniken. Die Kompromisspakete senken außerdem bürokratischen Aufwand, der nur Geld kostet, aber der Umwelt nicht hilft. Wir koppeln deswegen die Zahl der Berichte, die die Anlagenbetreiber an die Behörden schicken müssen, an das Risiko, das von der Anlage ausgeht und daran, ob die Betreiber ihre Auflagen einhalten. Gleiches gilt für die Inspektionen durch die Behörden. Wo es gefährlich werden kann, soll genauer hingeschaut werden, wo nichts passiert, muss auch nicht permanent überwacht werden. Bodenschutz ist für viele Leute hier im Haus ein wunder Punkt. Eine konstruktive Debatte ist hier leider offensichtlich nicht mehr möglich. Trotzdem war es möglich, Kompromisse zu finden. Sie reduzieren den Bodenzustandsbericht auf das Wesentliche der Zustandsbericht soll nicht umfassend und immer angefertigt werden.

Analysen sind dort fällig, wo tatsächlich mit gefährlichen Substanzen in relevanter Menge gearbeitet wird. Darüber hinaus ist die Sanierung von Standorten auf den ursprünglichen Zustand unrealistisch. Deswegen spricht der Kompromiss jetzt von der Sanierung auf einen zufriedenstellenden Zustand. Das ändert nichts an meiner persönlichen Meinung, dass Bodenschutz kein Thema ist, das die EU regeln sollte. Es wäre bei den Mitgliedstaaten besser aufgehoben. IPPC betrifft so gut wie jeden Industriezweig. Entsprechend gab es in den letzten Tagen sehr intensive Lobbyarbeit. An einigen Punkten waren Verbesserungen der ursprünglichen Kompromisse tatsächlich nötig, zum Beispiel bei der Landwirtschaft. Die Berechnung von Schwellenwerten für Hühnerfarmen ist zu bürokratisch.

Auch das Ausbringen von natürlichem Dünger, Gülle und Jauche gehört nicht in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie. Das Thema ist relevant, eine Regelung sinnvoll, aber bitte nicht in diesem Rechtsakt. Ein Acker ist keine Industrieanlage. Die Landwirte hatten noch viele weitere Punkte auf ihrem Wunschzettel, und die Entscheidung über diese beiden Punkte ist angemessen.

Gleiches gilt für die Stromerzeugung aus Abfallgasen bei der Stahlherstellung. Dieser Prozess ist sehr effizient, aus einem ansonsten nutzlosen Nebenprodukt wird noch Energie gewonnen. Allerdings wäre nur mit großem finanziellen Aufwand die verlangte marginale Senkung der Schadstoffemission zu erreichen gewesen. Es ging hier darum, die Verhältnismäßigkeit zu wahren.

Das ist nicht konstruktiv! Politische Entscheidungen zu finden, verlangt ein Mindestmaß an Verlässlichkeit und Zusammenarbeit. Ich habe Verständnis, dass sich die EVP ED Kollegen in den verschiedenen Kompromissen nicht ausreichend wiederfinden. Dazu kann ich allerdings nur sagen, dass ich gerne über ihre Vorschläge verhandelt hätte. Sie lagen allerdings zu keinem Zeitpunkt der Kompromissverhandlungen mit den Schattenberichterstattern auf dem Tisch. Deshalb ist jetzt mit unabgestimmten Aktionen in letzter Minute im Zweifel genau das Gegenteil erreichbar Gute und richtige Vorschläge werden so aufs Spiel gesetzt. Mein Dank gilt an dieser Stelle ausdrücklich den anderen Schattenberichterstattern, insbesondere Claude Turmes, Gyula Hegyi und Hans Blokland, die trotz inhaltlicher Differenzen immer verlässliche Verhandlungspartner waren. Wir haben heute die Chance, ein Signal für besseren Umweltschutz und fairen Wettbewerb gleichzeitig zu setzen. Ich hoffe, wir nutzen die Chance für ein Konzept, das von wichtigen Wirtschafts und Umweltverbänden gleichermaßen unterstützt wird. Bitte unterstützen Sie die Kompromisse!